Odhady Svetovej zdravotníckej organizácie hovoria, že v EÚ žije minimálne pol milióna žien a dievčat so zmrzačenými pohlavnými orgánmi a ďalších 180 tisíc dievčat je ohrozených. Toto mrzačenie nie je náboženská praktika, ale krutý, barbarský rituál vysvetľovaný tradíciou.

Parlament prijal už druhé uznesenie, v ktorom žiada Komisiu aj členské štáty, aby urobili všetko pre vykorenenie tejto neľudskej praktiky.

Je to jednak podporou organizácií, ktoré pomáhajú obetiam, ale aj aktívnymi krokmi pri plánovaní rozvojovej pomoci v krajinách, v ktorých je táto praktika dodnes tolerovaná.